Deswegen bin ich der Meinung, dass es nicht richtig ist, die Tagesordnung zu ändern, bevor wir etwas vorliegen haben, und dass wir allenfalls unterstützend vorgehen sollten. Das heißt, wir haben jeden Morgen die Möglichkeit zu entscheiden, ob wir die Tagesordnung ändern, und können das dann auch tun. Aber diese Art der Kulissenschieberei und der Schwarze Peter Schieberei ist völlig unakzeptabel, weil die Situation, dass wir nicht über genügend Geld verfügen, nicht von uns zu verantworten ist.